Spoštovani, hvala za besedo. S Predlogom rebalansa državnega proračuna za leto dva tisoč devetnajst, ki ga danes sprejemamo, vlada sledi svojim ključnim usmeritvam: doseganje nominalnega presežka v javnih financah, zniževanje dolga ter zagotavljanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Ob tem vlada zasleduje tudi temeljni cilj stabilne gospodarske rasti, ki narašča že šesto leto po vrsti. Rebalans proračuna je stabilen, razvojno naravnan ter bo prijazen za vse državljanke in državljane. Zmanjšujemo javni dolg, kar pomeni, da smo manj zadolženi in več ustvarimo. Vlada tudi za leto dva tisoč devetnajst s predlogom rebalansa načrtuje hitrejšo rast prihodkov od rasti odhodkov in predvideva presežek v višini sto sto štiriindevetdeset milijonov evrov ali nič cele štiri procenta bruto družbenega proizvoda. Predlog rebalansa v ničemer ne pomeni razsipavanja, kot morda nekateri želijo prikazati. Vse probleme, ki jih je vlada reševala, in vsi sklenjeni sporazumi, so posledica nedoslednosti iz preteklosti. Ob nastopu vlade nas je čakala napovedana stavka javnega sektorja, z letom dva tisoč devetnajst so prenehali veljati varčevalni ukrepi, občine so želele zvišanje povprečnin, tudi ljudje se še niso dobili tistega , kar jim pripada po vseh letih neprekinjene gospodarske rasti. V predlogu rebalansa so tako upoštevani ukrepi glede povprečnin, letni dodatek in izredne uskladitve pokojnin, dogovorov o politiki plač v javnem sektorju, višja minimalna plača, zvišanje obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost in dodatne investicije v zdravstvo. Za Slovenijo pravilo dolga predstavlja osnovno vodilo in to je vlada pri snovanju ekonomskih politik tudi upoštevala. Pri tem si prizadeva ohranjati pozitiven nominalni saldo sektorja država in na srednji rok posledično skrb za dolgoročno vzdržnost javnih financ. V tem smislu se zagotavlja ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo skrbjo za državljane ter širši razvoj države. Nikoli ne bo dovolj denarja za vse, več bi ga imeli, več bi ga porabili. Se moramo zavedati, da ta vlada nima tega oziroma koalicija nima tega privilegija, da bi vsak lahko obdeloval le svoj vrtiček. Delovati moramo kot ekipa in v dobro ljudi, to na koncu prinaša dober rezultat in zadovoljstvo vsem. S potrditvijo predloga rebalansa ne bomo nikomur nič vzeli, ampak vsi nekaj pridobijo. Gre za spremembe, od katerih bodo imeli največ državljani, a vendar istočasno pazimo na stabilnost javnih financ, zmanjševanje dolga, kar se kaže tudi v tem, da je Slovenija pri zmanjševanju dolga na čelu držav članic EU, pri zmanjševanju javnega dolga je ta trenutek od nas boljša samo Irska. S predlogom rebalansa proračuna smo tako postavili temelje za strukturne reforme, ki so pred nami in jih bomo usklajevali v novem okvirju za pripravo proračuna sektorja država dva tisoč dvajset do dva tisoč dvaindvajset. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima ...